Treba poznať aj politickú alternatívu, ktorá prevezme moc. Či to bude fundamentalistický militantný islám alebo spravodlivejšie demokratické usporiadanie. V Bahrajne máme možnosť modifikovať politické pomery evolučne dialógom s vládou, kráľom, postupnými politickými zmenami. Prijaté opatrenia, ktoré zlepšili postavenie žien alebo ktoré umožnili zriadenie inštitútu ombudsmana, nám naznačujú, že v Bahrajne sa dá dialógom dospieť k istému pokroku. Samozrejme, že my musíme požadovať viacej. Mali by sme požadovať slobodné média, prepustenie politických väzňov a otvorenejší dialóg s opozíciou.